ætla að víkja nokkrum orðum að eftirlaunalögunum ég verð að segja það að mér finnst þetta dapurleg stund þetta er ömurleg tilraun

um þessi lög frá háttvirtri varaþm valgerði bjarnadóttur og fleiri alþingismönnum það frumvarp gerir ráð fyrir því

og þessi hópur færður undir sömu lífeyriskjör og starfsmenn ríkisins almennt búa við þessu er ég fylgjandi ég er fylgjandi því að þetta verði gert ég skil ekki hvað það er sem hæstvirtur

hæstvirtur utanríkisráðherra eru að leggja til eru menn að leggja til starfs hér í sumar þar sem menn setjist yfir það hvernig hægt verði að halda í einhver af þessum sérréttindum hvers vegna fáum við ekki að greiða atkvæði um það frumvarp sem liggur fyrir þinginu ég ætla bara að lýsa því yfir hér að þegar frumvarp kemur og er um þetta efni mun ég flytja breytingartillögu sem gerir ráð fyrir því já áður en ég sé það af því að ég veit að hér er verið að gera tilraun til þess að blekkja þjóðina ef mönnum væri alvara að afnema þessi sérréttindi legðu menn frumvarp háttvirtur varaþm valgerðar bjarnadóttur fyrir þingið og leyfðu okkur að greiða um það atkvæði það er ósköp einfalt mál nei það á að setjast yfir það í sumar til að gera tilraun til þess að halda í einhver þessara sérréttinda ég hef hlustað á orð hæstvirts utanríkisráðherra um hverju á að breyta í þessu frumvarpi að hennar mati það eru aðeins fáein atriði það á ekki að taka á misréttinu og sérréttindunum í heild sinni þetta er ömurlegur kattarþvottur eða tilraun til hans og ég frábið svona vinnubrögð og þegar sagt er eins og hæstvirtur forsætisráðherra gerði að það verði